Delegacja polska grupy ECR zdecydowanie popiera podstawowe kierunki reformy systemu VAT na poziomie europejskim. Obie inicjatywy legislacyjne wpisują się w politykę obecnego rządu polskiego, który od samego początku podjął zdecydowane działania uszczelniające system podatkowy VAT w Polsce. Trzeba przyznać odniósł na tym polu wręcz spektakularne sukcesy.

cztery filary nowej regulacji. Nie popieramy jednak lansowanej koncepcji podatnika certyfikowanego. Pragnę zwrócić uwagę, że Rada i Komisja porozumiały się już dawno co do zrezygnowania z tego projektu, a zatem nasza parlamentarna konsultacja nie nadąża za rozwojem wydarzeń.

Polska przez ostatnie dwa lata zabiegała przecież o nadanie takiego kierunku przedmiotowej reformie. W mojej ocenie przedstawiony projekt sprawozdania dobrze wyważa dwa aspekty legislacji elastyczność i niezbędną minimalną harmonizację, i zasługuje na uznanie i poparcie.